Domnule președinte, dreptul de acces la informații și de acces la documente este un drept fundamental într o democrație. Fără acest drept nu există democrație, există dictatură. Oamenii au dreptul să fie informați și trebuie să fie informați despre cum li se cheltuiesc banii, despre ce se întâmplă în administrație, în legislativ, ce hotărâri luăm în Parlamentul European sau în instituțiile europene, ce politici promovăm în numele lor. Aceasta înseamnă legitimitate pentru noi și responsabilitate tot pentru noi, pentru un sistem politic democratic. De asemenea, transparența și accesul la informații umplu golul de încredere care există astăzi între cetățenii europeni și instituțiile europene. Da, sunt foarte mulți cetățeni europeni care nu mai au încredere în instituțiile europene și haideți să le dăm informații și să încercăm să umplem acest gol. Au fost colegi care mi au spus dar de ce să punem pe site ul Parlamentului atât de multe informații de care oamenii nu au nevoie? Și răspunsul este haideți să le punem și să aleagă oamenii de ce informații au nevoie, nu noi să decidem de ce au ei sau nu nevoie!